Domnule președinte, aș vrea să încep prin a i mulțumi, la rândul meu, domnului Füle pentru colaborarea pe care am avut o în acești ani, de când sunt raportor al Parlamentului pentru Islanda.

Cu alte cuvinte, nu avem de a face cu o țară care să fi pus probleme, ci cu o țară care, înainte de campania electorală de anul trecut, a decis să încetinească negocierile pentru ca, imediat după alegerile din aprilie, noul guvern să decidă să le oprească. Acum, întrebarea care e pusă în legătură cu Uniunea în Islanda este ce e această Uniune, cum a evoluat ea în ultimii ani și, pe de altă parte, ce se întâmplă cu Islanda, din perspectiva acestei evoluții?.

comandate, de altfel, două studii care vor fi apoi discutate în parlament și, pe de altă parte, se discută despre oportunitatea unui referendum și despre data unui referendum.

Unii care ar vrea să facă un referendum, pentru ca negocierile de aderare să continue, pentru că există o majoritate a cetățenilor care dorește să continue aceste negocieri. Există o altă majoritate, care dorește altceva, și anume să susțină un guvern care nu își propune un referendum decât pentru aderare, cerând islandezilor să spună da sau nu.